Știți că ordonanța de grațiere este trimisă în Parlament sub formă de lege? Și a doua întrebare dacă președintele țării dumneavoastră ar incita populația mergând la un miting neautorizat el este mediator, nu incitator și ar refuza să desecretizeze niște documente legate de cercetările în echipă mixtă SRI și justiție, ați considera imixtiune în justiție?